Nous sommes nombreux, ici, à reconnaître la Banque européenne d'investissement comme la principale institution de soutien aux investissements publics et privés au sein de l'Union. Nous sommes également nombreux à apprécier le rôle important qu'elle joue en dehors de l'Union européenne par ses activités de prêt extérieur. Mais le rayonnement à l'international de l'Union européenne et son engagement concret en matière de coopération au développement en dehors de ses frontières ne sauraient faire oublier que sa capacité d'influence devrait résider également dans l'affirmation de ses valeurs universelles de solidarité, de respect des droits humains et sociaux et d'exercice de la démocratie. Réduire la pauvreté dans le monde, favoriser le développement économique, social et environnemental, promouvoir la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, oui, bien entendu. Mais ces priorités ne peuvent être uniquement tributaires d'engagements financiers privés, dont l'objectif demeure le rendement et le retour sur investissement. Depuis longtemps, je plaide pour que l'Union aille au delà de la simple garantie par le financement des investissements mais soit en capacité de mettre de l'argent frais pour amorcer les projets. Ce qui est valable au sein de l'Union européenne, l'est aussi pour ses interventions extérieures dans des pays comme l'Afrique, qui sont aussi accompagnés par de grandes puissances plus généreuses que l'Union européenne. Je crois que nous devons accorder notre totale confiance à la Banque européenne d'investissement, mais nous devons l'accompagner davantage. Il faut que je le crois le prochain cadre financier pluriannuel au delà de 2020 apporte une primeur aux investissements publics.